hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad, preden se ne pozabim, pritrdil kolegi Krivicu Krivcu, ki pravi, da govoriti nasploh o krivdi politikov je vsaj na počez je vsaj nespodobno, se strinjam, ravno zaradi tega pa govorimo o preiskovalni, zato pa moramo imeti preiskovalno komisijo, ko bo lahko kasneje po imenih povedala, kolikor boš našla imena, zato da ne bomo počez, in to vam dam prav, če bom kdaj tako na po splošno govoril, me kar prekinite pa mi povejte še drugič ampak saj vemo, za kaj gre. Jaz se bi najprej zahvalil vsem nastopajočim, vsem tistim, ki ste podprli, tudi, stranki SDS ne dvomim, da bojo sodelovali pri, potem preiskovalni komisiji, saj mimogrede vemo, da so tudi v prejšnjem sklicu parlamenta kar veliko govorili o tudi v odboru za finance in tako naprej in je v vaši stranki kar nekaj ljudi, ki dobro obvladajo, to področje in že davno, tako da mislim, da bo naprej to delo zelo učinkovito in, z vseh strani. Tudi tisti, ki so majčkeno dvom vzpostavili, jaz upam, da bomo, do konca komisije vse te dvome ali pa večino dvomov o koristnosti, učinkovitosti in ciljih, skupaj odpravili in da bo, končni rezultat, zelo koristen predvsem v, v tej smeri, da ne bomo, to bomo povedali in enkrat si jasno povedali in ugotovili, kako funkcionira to, kar smo danes govorili o tatvinah in tako naprej, o tem, kar se recimo strokovno reče, ugrabljena država in da bomo preprečili vse druge, nadaljnje. V veliki meri jasno je, da se ga se ne bo dalo preprečiti. Mimogrede, ne bom se odzival, da sem da imam koga odzadaj, če to misli, je o tisti, ki mi to očitajo, da imam svoje strokovne delavce odzadaj, se strinjam, res je, vsako stvar, ki jo ne razumem, vprašam druge in, veliko je stvari, ki jih ne razumem, saj tisti, ki pravi, da vse ve, je v resnici dokazuje, da nima pojma o ničemer. Tudi ne bi ne bom odgovarjal na vprašanja tehnologije, ker seveda tehnologije, tehnologija in tehnični parametri niso stvar preiskovalne komisije parlamentarne, je pa stvar parlamentarne komisije, preiskovati, zakaj odgovorni tako od politikov kot od, inštitucij nadzora v državi niso se prepričali, ali so, tehnični elementi, ki so jih nekateri strokovnjaki, podpisali resnični in to, v v čemer se je danes govorilo, je prišlo, v javnost, pred kakšnim tednom in seveda ni moglo biti vključeno v, predlog preiskovalne komisije, bomo pa seveda še marsikaj, odkrili in dodali, saj to je tudi del, te, naloge, ki mora preiskovalna komisija. Približno tako je, kot če bi od sodnikov zahteval, da se vseh stvareh, na vse strani stvari razumejo, ampak ker priznajo, da se ne razumejo, zato pokličejo, najamejo strokovnjake za posamezna področja, da jih uredi. Če pa je v državnem zboru kdo, ki tehnične stvari pokrivanju pare poznajo, pa seveda dobrodošel v, saj kakor se kor se mene tiče pa kakor bom jaz lahko na to vplival v, preiskovanju. Videl sem tudi, da se zelo veliko meša, ni razjasnjeno, kaj parlamentarna poslanska parlamentarna komisija dela, poslansko, meša se tudi pristojnost različnih državnih inštitucij. Policija zaenkrat, vsaj kolikor vidimo, kar dobro deluje. Policija je ugotovila, da je, mislim, da dvesto štiriinosemdeset milijonov evrov, prišli so samo še do milijarde, ki so jo pregledovali, nekam izginilo, to pomeni, da so že ugotovili, kje je nekaj, denarja, tudi nekaj ljudi so, priprli, tako da je ta kazenski del stvar, policije in tožilstva. Mi smo tukaj, da ugotavljamo politično odgovornost, to, kar nam zakon predpisuje, ne moremo pa nekaj drugega, verjetno bomo pa tudi kdaj naleteli na kakšne stvari, v tistem bomo pač mogli prepustiti inštitucijam, ki so za to odgovorne, pa kot ne samo odgovorne, ampak tudi znajo s tem ravnati. Mimogrede je pa tudi tukaj opozoril, čeprav, tega mi ne moremo zahtevati, ampak vseeno, če policija, razčiščuje kriminalne zadeve in tožilstvo, če bomo mi, razčiščevali politično odgovornost, bi počasi bilo tudi dobro, da strokovnjaki s posameznih področjih tudi malo razmislijo o odgovornosti posameznih strokovnjakov, ki so podpirali neka dejanja, za katera če so se zmotili, okej, vedno se zmotiš, če pa tega niso delali v zmoti, ampak kako drugače, pa naj svoje povejo. Problem, izhodiščni problem pri tem, pišem, ker je bilo ogromno, stvari, problem pri tem je že, da lahko vidimo že na daleč, da je tukaj nekaj narobe, ali s tem so v Združenih državah kaznovali s kaznijo osemsto milijonov. Zaradi korupcije je v preiskavah kar nekaj držav zaradi podobnih korupcijskih afer, ker se tudi pri nas in že samo to je dovolj, za našo preiskovalno, komisijo, predvsem ker takšen velik projekt, milijardo pa pol si ne morejo izmisliti kar tako, nekateri ljudje pa milijardo pa pol, da potem, vlada spreminja svoje razvojne načrte v na način, kakor mu pač nekdo diktira, da jih mora spremljati, da se nekaj gradi brez, ustreznih dokumentov. Danes smo slišali kar nekajkrat, da še vedno ni tistega slavnega NIP-a šest, ki bi že davno mogel biti, da bi sploh vedeli, zakaj, ali kot je kolegica poslanka rekla, da šele ena cifra je bila ta prava, prej se je pa delalo čez palec. Oprostite, če se dela največji projekt slovenski čez palec, potem je to zelo zaskrbljujoče in je spet en argument več, da je ta preiskovalna komisija, in če v seveda to, kar je kolegica tudi rekla, da je bila tista cena točna, in potem so rekli, da jo morajo znižati, pa so jo znižali, naslednji dan je pa šla spet ta prava cena. Oprostite, ko sem delal doma za psička uto, nisem tako čas palec načrtoval stvari, kot so nekateri, načrtovali za milijardo in pol velik projekt. Ali pa da so morali znižati ceno in tako naprej. To so vse, stvari, za katere je še dodatno dokazujejo, da je ta, komisija absolutno nujna, ker takšne stvari mimo volje ali pa vsaj, bi rekel, nesposobnosti videti katerekoli oblasti, je čudno. Samo še, aha. Seveda, tudi vprašanje, ali bo TEŠ ali eno izmed zagotovil je bilo, da TEŠ šest ne bo vplival na ostale, investicije v Sloveniji. Čista izmišljotina. Smo že danes slišali tet je zelo velika verjetnost tu tudi pada zaradi tega, pa tam nobenemu, ni žal za nekaj sto, delovnih mest in tako naprej. Vsa slovenska energetika je zapletena v TEŠ šest, ne samo slovenska energetika, ampak tudi mislim, da po vseh teh podatkih, ker vidimo, upam, se da se ne motim, tudi rudniku Velenje se pišejo slabi časi prav zaradi TEŠ šest, ne pa, da bi se mu zaradi, ne, in, ne, izvedbe, TEŠ-a šest pisali slabi časi. Samo trenutek še. To imam tukaj, to tukaj. No, malo bi mislim, da ni potrebno ponavljati to, kar sem zdajle kar nekaj dve uri pa še več, poslušali, v glavnem se jaz kot upam, da bom eden izmed članov komisije, večina, strinjam, ampak rad bi opozoril še na nekaj zavajanja recimo. Energija, časopis Holdinga Slovenske elektrarne marec dva tisoč enajst piše: "Z ekonomskega vidika je TEŠ šest pomemben najmanj zato, ker da nadomestil stara neekonomična bloka štiri in pet, katerih tehnična življenjska doba se je praktično že iztekla. TEŠ šest bo zagotovil dolgoročno konkurenčno proizvodnjo cene cenene električne energije in tako naprej." Takratni direktor, magister Matjaž Janežič, direktor HSE, zdaj vidimo in sploh to, kar zdaj iz medijev preberemo, ne vemo, a bo še štiri poleg tega delal ali bo še celo pet delal ali bojo celo neke morali neki dodaten, agregat, ki bo predgreval, nafto, lepo prosim, a do zdaj tega niso vedeli? Od leta štiri naprej delajo in so nas se skupaj vlekli za nos, da je investicija končana, ko pa začne, termoelektrarna lavfati, gospodje ali kdorkoli so že, ugotovijo, da rabijo še nekaj, da bo sploh lahko, stvar lavfala. Oprostite, če tega ne vejo, sploh ne razumem, kako so toliko časa bili lahko direktorji in potem dobivali take plače, da enemu izmed teh najdejo dva milijona v v spalnici doma pa celo ne ve, od kod ga je dobil, ki jih jaz za dvajset evrov vam vedno povem, od kod sem jih dobil. Oprostite, to je nekaj, to samo samo to stvar mora, preiskovati policija, ne moremo preiskovati, kako je sploh mogoče, da v državi se lahko dogaja, da toliko časa, kot je večina kolegov ali pa veliko kolegov, reklo, o lopovstvu in tako naprej. na naslednjo blok TEŠ šest je edini strateški energetski objekt v Sloveniji, ki ima energent za proizvodnjo električne energije zagotovljen do konca svoje življenjske dobe in ne bom odvisen od uvoza. Oprostite, pred par meseci, zelo pred kratkim, so, v TEŠ-u zahtevali, izgradnjo razkladalne rampe za uvoženi premog in in tako naprej, ne vem, kdo koga vleče za nos. Laž na laž na laž na laž, ki lahko pač ne vem kdo verjame. Naprej. TEŠ šest vlečni konec slovenske energetike in gospodarstva in naroda. Se Kavčnik izredni profesor fakultete in tako naprej. TEŠ šest je res vlečni konj, ampak vleče nazaj. "Termoelektrarna Šoštanj steber slovenske termoenergetike", profesor doktor Tumah, ne bom zdaj več imen omenjal in recimo propagandnih vlog HSE in TEŠ. Blok šest je torej nadomestni in ne dodatni proizvodni objekt. Zdaj spet slišimo, da bojo štiri pa pet delovali še naprej, me vlečejo za nos. Doktor Matej Lahovnik, takratni minister za gospodarstvo: pogosto sem razočaran, ko spremljam, kako podcenjevalno gledajo na ta objekt v ostalih delih Slovenije, tule zdaj so vsi, ki niso iz, Velenjske kotline, zavistni. Iz čistega lokalnega ali političnega prestiža ga skušajo prikazati kot nasedlo investicijo, ki je škodljiva za slovensko gospodarstvo." In in tako naprej. Oprostite vsi tisti, ki smo rekli ali pa so rekli, da je treba o teh stvareh malo razmišljati, so bili od, gospodarskega ministra označeni za nekaj lokal nacionaliste, ali kako bi temu že rekel. Še malo. Naložba v TEŠ šest ne ogroža, zdaj sem spet tam, drugih energetskih objektov države, je pa stališča zagotavljanja potrebnih finančnih virov na nacionalni ravni smiseln čimprej začetek gradnje, tako bo lahko novi blok v najkrajšem možnem času začel obratovati, kar bo omogočalo akumulacijo prihrankov znotraj skupine Holdinga Slovenskih elektrarn za naložbe v nove projekte. Petdeset milijonov izgube bo letno TEŠ šest proizvajal, to se pravi, če ga ne bi bilo, bi imeli petdeset milijonov več za druge objekte. Zdaj bomo imeli pa petdeset milijonov za kritje izgube plus še tisto skoraj milijardo kreditov odplačevanja. Veste kaj, zadnjič sem na na na prste, tudi to jaz lahko na prste, ampak priznam ali pa čez palce izračunal, da bi vsi prebivalci Šaleške doline, če bi te milijardo pa pol razdelili, dobili vsaj deset let tisoč evrov na mesec, pa da bi lahko v zrak gledali. Žal, ali pa si odprli firme, ampak res je to na prste, na palec, ampak to si jaz lahko privoščim ne bi si pa nikoli privoščil gradnje na palec, za milijardo pa pol. Še dve stvari. Naložba v bloku TEŠ šest je ena cela ena milijarde evrov, brez stroškov financiranja pa celo devetsto sedemindevetdeset milijonov, to zagotavlja leta deset, leta deset Holding Slovenskih elektrarn in TEŠ šest. In dovolj tega. Spoštovani poslanci, drage poslanke, jaz ne bi zapravljal več časa, mislim, da smo danes dovolj povedali, mislim, da mi tudi več ni treba razlagati, da vsak od nas, ki je povedal, je še dodal eno pikico, vsi smo prepričani, da je ta, preiskovalna komisija absolutno nujna in prepričan sem, da smo tudi vsi prepričani v to, da bomo vsi, ki bomo s tem sodelovali tukaj, sodelovali, naredili vse, da predvsem preprečimo nadaljnja podobna delovanja v Sloveniji, in seveda prepustimo drugim inštitucijam, da opravijo svoje delo, in verjamem mo, da bojo svoje delo opravili. Hvala lepa.